Hvala za besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani zbor. Kandidat za ministra za kulturo, magister Zoran Poznič, je magistriral s področja videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Leta dva tisoč osem je bil imenovan za direktorja za kulturo Delavski dom Trbovlje. Skozi sintagmo Trbovlje, Novomedijsko mesto, je vzpostavil vizijo, v okviru katere se združujejo kreativni potenciali ožje in širše skupnosti ter se povezujejo v globalne trende na področju novih medijev. Glavna manifestacija tega povezovanja je festival novomedijske kulture Speculum Artium. Magister Zoran Poznič je v lokalni prostor vpeljal razvoj novomedijske kulture in ga tako povezal z mednarodnimi trendi. Zaveda se, da je v dobi četrte in pete industrijske revolucije področje virtualizacije in digitalizacije kulture pomembna smer, v katero je potrebno zakorakati, in kot je samo poudaril, povleči vozi naprej v enaindvajseto stoletje. Kultura ter smernice razvoja kulture so dobro opredeljene v koalicijski pogodbi, ki je političen dokument, kateremu bo ministrstvo za kulturo tudi v njegovem mandatu sledilo. Navajam: "Kultura je izrazito heterogen sistem, ki združuje vrsto različnih področij, knjiga, kulturna dediščina, film, glasba, ples, uprizoritvena in likovna umetnost, jezik, intermedijsko področje, kulturno-umetnostna vzgoja in tako dalje. Kljub dejstvu, da je treba k vsakemu od njih pristopati posamično, je na področju kulture treba misliti kot na celosten med seboj povezan sistem. Kultura po številnih raziskavah dejansko predstavlja enega ključnih temeljev za razvoj odprte družbe in gospodarskih izzivov ter je tudi z zagotavljanjem avtonomije umetniškega ustvarjanja eden od fokusov družbe prihodnosti." Konec navedka. V duhu uresničevanja razvojno naravnane kulturne politike in uresničevanja koalicijskih zavez so prioritete začrtane. Potreben je nov nacionalni program za kulturo, za obdobje dva tisoč dvajset-dva tisoč sedemindvajset, ki bo določil smernice razvoja kulture in umetnosti, javni interes za naslednjih osem let ter akcijski načrt, ki bo skozi ukrepe in cilje določil razvoj posameznih področij kulture za štiri leta. Potrebna bo priprava medijskega zakona, ki bo v duhu časa povezan z novimi tehnologijami in ne bo dopuščal spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti v medijih, ter bo zagotavljal pregledno produkcijo in distribucijo medijskih vsebin v slovenski medijski krajini. Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, ki je eden od prvih ukrepov v koalicijski pogodbi, je nujen ukrep za zagotavljanje dolgotrajnega stabilnega financiranja v kulturi, javnih zavodih in nevladnih organizacijah ter ohranjanje in zaščito kulturne dediščine. Prepričan sem, da se je sektor kulture znašel v krizi tudi zaradi tega, ker že od leta dva tisoč štirinajst nimamo več veljavnega zakona o kulturnem evru. Skupaj je bila slovenska kultura v celotnem obdobju veljavnosti tega zakona, bogatejša za petindevetdeset milijonov evrov. Brez tega zakona bi bila slovenska kultura za to isto vsoto prikrajšana. Zakon, ki je praktično že pripravljen, bo za sedem programskih sklopov slovenski kulturi v obdobju od leta dva tisoč dvajset do leta dva tisoč šestindvajset prinesel dodatnih sto dvaindvajset milijonov in šesto tisoč evrov dodatnih sredstev. Sprejem zakona o kulturnem evru, kot ga popularno imenujemo, je po mojem trdnem prepričanju temelj za nov razmah kulturne dejavnosti. Med prioritetami so zagotovo ureditev položaja nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, decentralizacija kulture, debirokratizacija in reforma razpisnih mehanizmov, priprava dolgoročnega načrta sofinanciranja in novih investicij v kulturno infrastrukturo, skrb za slovenski jezik in ureditev položaja knjige ter njenega pomena za našo družbo. Nadaljevati bo potrebno s projektom mednarodne promocije slovenske kulturne dediščine. Tu mislim predvsem na načrtno vključevanje dediščine v Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, na Unesco seznam svetovne kulturne in naravne dediščine in na znak evropske dediščine. Velik potencial je v medresorskem povezovanju kulture z drugimi sferami in resorji, denimo z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvom za zunanje zadeve, ministrstvom za izobraževanje znanost in šport, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Uradom Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in tako naprej. Magister Zoran Poznič verjame, da bo s skupnimi močmi tistih, ki delajo in ustvarjajo na področju kulture in umetnosti, ob dvigu sredstev slika stanja kulture in umetnosti v njegovem mandatu bolj razvojna, z več možnostmi za poslovanje na tem področju, z jasno vizijo razvoja medijev, sistemskega urejanja položaja prekariziranega dela kulture, tako nevladnega sektorja kot samozaposlenih v kulturi in vseh drugih akterjev v kulturi, izkoriščanja potenciala kulturnega turizma in umestitvijo v nove finančne perspektive Evropske unije ter vidnejšo vlogo pri zagonu posameznih gospodarskih panog. Z zagotovitvijo naštetih ukrepov in ciljev, pa računa tudi na to, da družba na kulturo in umetnost ne bo gledala zgolj skozi prizmo ekonomike, temveč da bo v kulturi videla tudi podstat za dvig kakovosti življenja, ki pripomore k razvoju celotne naše skupnosti. Zato poslanska skupina Socialnih demokratov v celoti podpira magistra Pozniča. Prepričani smo, da so njegove smernice razvoja kulture dovolj ambiciozne, da odgovarjajo na potrebe časa. Na nas, poslancih, pa je, da slovenski kulturi omogočimo boljše pogoje in jo postavimo na mesto, ki ji pripada. Srečno, Zoran Poznič.